Ich kenne die wissenschaftlichen Veröffentlichungen des IPCC seit vielen Jahren. Da sind Globalwissenschaftler für die UNO organisiert und beobachten aus unterschiedlichen Perspektiven die negativen Entwicklungen des Klimawandels.